Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues, mon collègue Gérard Deprez ne peut être avec nous et je parle en son nom. Notre assemblée plénière se prononcera demain par un vote sur la position de négociation que vous propose votre commission des budgets. Le rapport intérimaire que nous vous présentons traduit la vision de ce que doivent être le prochain cadre financier pluriannuel post 2020 et son financement par de nouvelles ressources propres. Ce rapport est le fruit d'un travail de plus de deux ans, dont les rapporteurs Jan Olbrycht et Isabelle Thomas pour le CFP Gérard Deprez et Janusz Lewandowski pour les ressources propres, doivent être remerciés et félicités. Ce rapport présente le budget à long terme de l'Union européenne et précise, pour chacune des rubriques et pour chaque programme, les montants des crédits alloués. Il est l'aboutissement de nos deux précédentes résolutions votées respectivement le 14 mars et le 30 mai de cette année. Par son vote, le Parlement signifie son unité et sa volonté pour les prochaines négociations avec le Conseil et les ministres de l'Union européenne. Eu égard à notre complète préparation, je tiens à déplorer que les États membres n'aient fait aucun progrès significatif pour trouver une position commune. Je fais confiance à la présidence autrichienne pour activer la démarche et parvenir à un accord d'ici la fin de cette année.

Dès lors, s'il apparaît que ces dépenses seraient plus efficaces en les plaçant dans le budget européen, nous pouvons imaginer de porter le budget de l'Union européenne, au delà, bien au delà, de 1,3 du revenu national brut sans augmenter globalement la dépense publique en Europe.

S'agissant des ressources propres de l'Union européenne, nous devons admettre que le système actuel est extrêmement complexe, injuste, non transparent et totalement incompréhensible pour les citoyens européens. Le nouveau système doit entraîner une réduction substantielle des contributions directes des États membres. L'objectif est de sortir, enfin, le plus vite possible de la tyrannie de ce qu'il est convenu d'appeler le juste retour, si contraire au principe de solidarité et si contraire à l'esprit communautaire. Il est clair que l'octroi de nouvelles ressources ne doit en aucune façon impliquer un accroissement de la charge fiscale pour les contribuables européens. Au moment où le Royaume Uni s'apprête à prendre congé de l'Union européenne, mettons à profit cette circonstance pour disloquer, au nom de l'équité, le maquis des rabais, ristournes et autres avantages consentis dans des négociations aussi clandestines que contestables. Mes chers collègues, il est temps de taxer les activités des géants du numérique pour les bénéfices qu'ils réalisent en Europe, de taxer également les transactions financières. En tout état de cause, les ressources ainsi prélevées seront recouvrées par les États membres et mises à la disposition du budget de l'Union européenne. Il n'est donc pas porté atteinte aux prérogatives fiscales des États. Le rapport intérimaire sur le CFP post 2020 et les nouvelles ressources propres vise à la consolidation d'une Europe qui parle aux citoyens européens, d'une Europe qui se donne les moyens de répondre à leurs attentes, d'une Europe qui prépare leur avenir et les protège.